Je pense qu'il est très important que les pouvoirs publics eux mêmes et l'Union européenne elle même au premier rang s'investissent dans la recherche.